L'objectif pour la Commission est ainsi de permettre, par exemple, qu'un citoyen en Espagne, sur la base de son identité électronique espagnole, puisse avoir un compte en banque en Lettonie, sans avoir à se déplacer dans ce pays.

Ainsi, nous avons appris que le système d'identité électronique en Estonie avait été récemment piraté.